eins og greint var frá fyrr á þessum fundi hefur verið boðuð utandagskrárumræða um reykjavíkurflugvöll nú klukkan fimmtán þrjátíu og verður því ekki unnt að taka fleiri fyrirspurnir fyrir á þessum fundi forseti hyggst gera hlé á fundinum í fjórar mínútur en utandagskrárumræðan hefst klukkan fimmtán þrjátíu fundarhlé